Wir erkennen Ihre Bemühungen an, uns entgegenzukommen, und ich glaube, wir sind uns hier in diesem Haus alle einig, dass die Situation auf den Agrarmärkten ein Bündel an Maßnahmen erforderlich macht. Die Bauernproteste waren berechtigt. Habe ich Sie richtig verstanden, dass zum Vorziehen der Direktzahlungen bis 70 die Kontrollen vor Ort nicht endgültig abgeschlossen sein müssen? Und welche konkreten Maßnahmen werden Sie jetzt angehen? Die spontanen Herauskaufaktionen meines Kollegen Deß kann ich begrüßen. Neue Märkte erschließen ja, dazu gehört aber auch eine Vereinheitlichung der Exportanforderungen im Veterinärbereich.